Tak, to historyczny moment, moment naszej parlamentarnej odpowiedzialności. Tak, obiecywaliśmy ochronę środowiska, wody, powietrza, ale obiecywaliśmy odpowiedzialność, posługiwanie się faktami i konsekwencję. Tak, myślimy o tym, co za 10 lat, za 20, za 30, ale musimy myśleć o tym, co za rok, co za dwa i za trzy. Kiedy przeczytacie państwo dokładnie ocenę skutków choć na wiele spraw nie odpowiada dowiecie się państwo, że beztrosko mówi się o tym, jak wzrośnie bezrobocie, jak wzrośnie ubóstwo energetyczne, jak wzrośnie cena wody, śmieci, wreszcie cena energii.

Obiecywaliśmy naszym obywatelom solidarność europejską i poszanowanie traktatów.

Nasi premierzy, prezydenci ustalili w Radzie Europejskiej, że będziemy mówić o zeroemisyjności na poziomie Unii Europejskiej.

Jeszcze kilkanaście, kilka miesięcy temu słyszeliśmy od Agencji Środowiska, że nie jesteśmy w stanie zrealizować ambitnego celu 40 a już mówimy o 55, wiedząc, co się stanie z cenami uprawnień, bo to się stało.

Mamy nowe narzędzie, nowej instytucje, w dodatku niepoliczone.

Zasłaniamy się hasłem, że będą to naukowcy, którzy będą znowu to jest niezgodne z traktatami wspierać Komisję w odbieraniu praw państwom członkowskim.

Nie dość, że uważamy, że tylko oni są odpowiedzialni za to, żeby realizować strategię bioróżnorodności, strategię od pola do stołu, to jeszcze każemy im liczyć, każemy im zatrudniać księgowych i zwiększać biurokrację. Tak, jesteśmy odpowiedzialni i będziemy to potwierdzać swoim głosowaniem.